Hvala, minister. Jaz sem sicer vesela tega koraka, kajti ko sem ministra Peršaka v prejšnjem mandatu vprašala, mi je - to isto vprašanje - mi je rekel, da bo o umetniški zbirki neprecenljive vrednosti odločal lastnik. Za božjo voljo, mi smo bili lastnik. Država je bila lastnik. In zakaj ta država, tega jaz ne razumem, ni spokala to zbirko in jo preselila v kakšen v kakšno umetniško galerijo, kajti jaz, če bi svoje stanovanje prodajala, bi verjetno odnesla dragocene predmete, na pa da z prodajo ene slike mojega stanovanja človek dobi več, kot je tisto stanovanje vredno. Tako pač človek laično in logično razmišlja, a veste. In dobro, po uradnih ocenah je ta zbirka ena cela osem milijona vredna, ne, ampak dejansko je neprecenljiva. Predvsem tudi zato, ker je naložba v slovensko umetnost in kulturo, ki je v času je v času globalizacije toliko bolj pomembna. In zato me veseli, da bodo še naprej lahko kupovali in vlagali, kolikor bo tujcem to, tujim lastnikom, v interesu, a veste, kajti banko lahko kupujejo tudi špekulanti. Oni jo kupujejo kot naložbo in jo lahko tudi prodajo naprej. Spet ne vemo, komu. In, moram reči, da mene močno skrbi tudi to, da ima država predkupno pravico za nekaj, kar je podarila v resnici. Prodali smo banko, nismo pa prodali nekaj, kar je nastajalo sto dvajset let in kar je last državljanov in državljank Slovenije. Tako da tukaj, res vam polagam na srce, da je verjetno treba še bolj bdeti nad tem in, narediti čim več, da se mogoče ta umetniška dela dejansko, ne samo da ima Moderna galerija in Narodni muzej, da bdita nad to zbirko, ampak da jo nekako prevzameta, bi rekla. Hvala.